Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Uvodoma naj povem, da v Sloveniji ni bilo razvitega celovitega sistema socialne aktivacije, ki bi ustrezno povezal sistem socialnovarstvenih storitev s politikami aktivnega zaposlovanja in hkrati omogočal ustrezno obravnavo ranljivih skupin, ki niso sposobne neposrednega vstopa na trg dela oziroma niso dosegle ravni za vključitev v programe politike aktivnega zaposlovanja. Predvsem gre za politiko, problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Slednji imajo pogosto različne kompleksne socialne težave in so socialno izključeni ter zaradi svojih situacij in lastnosti težko zaposljivi. Gre za pilotni projekt, ki so na podlagi pridobljenih izkušenj različnih deležnikov, od izvajalcev, koordinatorjev socialnih aktivacij in uporabnikov in evalvacij, dopolnjuje in tudi spreminja. Kar se tiče razvoja vzpostavitve celovitega modela socialne aktivacije samega sistema, naj mogoče povem, da je projekt usmerjen vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije, ki zagotavlja transparentno, usklajeno in pa celovito obravnavo v socialni aktivaciji vključenih oseb ter ustrezno povezuje vse relevantne institucije. Vzpostavitvijo enotne vstopne točke tako na centrih za socialno delo in zavodih zaposlovanje, z zaposlitvijo štiriinpetdesetih oseb v enote za socialno aktivacijo, vzpostavitvijo sistema sodelovanja med vsemi deležniki na področju socialne aktivacije s področja sociale, zdravstva, šolstva, zaposlovanja, pravosodja, policije, nevladnih in pa humanitarnih organizacij. Napredek na tem projektu, če ga mogoče samo n uvodoma malo izpostavim, enotna vstopna točka je bila vzpostavljena na vseh centrih za socialno delo. Dodatno se pojavljajo tudi potrebe po vzpostavitvi te točke na zavodih zaposlovanje, izvedeno je bilo izobraževanje na enotnih vstopnih točkah, ministrstvo, dislocirane enote oziroma koordinatorji kontinuirano sodeluje s centri in pa zavodi zaposlovanje. Vzpostavljenih je bilo šestnajst regionalnih mobilnih enot, dislociranih enot ministrstva, to je zaposlenih dvainpetdeset oseb, od tega oseminštirideset koordinatorjev socialne aktivacije, ki delujejo v posameznih regionalnih enotah, ter štiri osebe, ki delo opravljajo na sedežu ministrstva. To so koordinacija, vodenje in pa usmerjanje. Ključne naloge so seveda prepoznavanje, vodenje, usmerjanje oseb, ki se vključuje v programe socialne aktivacije. Skupaj z izvajalci programov se pripravljajo shodi izhodi za vključeno osebo ter se ji nudi podpora primeru predčasnih izstopov ali drugi problematiki. Koordinator tesno sodeluje s centrom za socialno delo in drugimi deležniki v regiji. Predvidena višina sredstev je približno devet cela sedem milijona evra za obdobje dva šestnajst in pa dvaindvajset. Kar se tiče razvoja in vzdrževanja informacijskega sistema, lahko v tem trenutku povem, da seveda za za učinkovito delovanje sistema bo zagotovljena tudi informacijska podpora, ki bo celovito podprla izvajanje socialne aktivacije. Razvita bo spletna aplikacija, ki bo omogočala jasen pregled obravnave posameznika od začetka, to pomeni od vstopa do zaključka. Izbor izvajalca je že v teku, ocenjena vrednost razvoja in vzdrževanja aplikacije nekje pol milijona evrov, izvajamo trenutno javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo razvil to aplikacijo. Postopek bo predvidoma zaključen nekje do konca novembra dva tisoč osemnajst. Kar se razvoja in izvajanja kakovostnih programov socialne aktivacije tiče, ključni del celovitega sistema socialne aktivacije predstavlja razvoj in pa izvajanje sofinanciranje teh programov. Izvajalci programov socialne aktivacije se zbirajo z javnimi razpisi za sofinanciranje. Od dva tisoč sedemnajst je ministrstvo izvedlo štiri javne razpise za izvajanje programov in sofinanciralo tri oziroma štiri tipe različnih programov. To so dolgi programi, kratki programi, kratki programi za ženske, ki prihajajo iz drugih kultur in okolij ter programi četrtega javnega razpisa. Vsi programi vključujejo aktivnosti za dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in veščin, dolgi in hibridni programi, tudi aktivnosti za dvig delovne usposobljenosti. Konkretno se programih izvaja aktivnosti, kot so finančno opismenjevanje, dvig računalniških spretnosti, seznanjanje s postopki in formularji, ki srečujemo vsakdanjem življenju. del aktivnosti je posvečen zdravemu življenju , sodelovanju skupini, reševanju sporov in treningi asertivnosti. In da še na kratko odgovorim na vaše vprašanje, seveda, s temi programi bomo v prihodnje tudi na podlagi evalvacij nadaljevali.